Hvala, predsedujoči. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi. Pred nami je predlog zakona, ki izpostavlja resnične, pomembne in pereče probleme. Gre za revščino med starejšimi ženskami, zlasti tistimi, ki na jesen življenja živijo same, v času delovne aktivnosti pa so, namesto v zaposlitev, pomemben del svoje energije in časa n, vložile v skrb za družino, gospodinjska opravila in drugo, neplačano, a nujno potrebno delo, ki v naši družbi še vedno ni enakomerno porazdeljeno med oba spola. Tudi danes, čeprav je Slovenija ena izmed držav, kjer je porazporeditev domačega dela med spoloma med najbolj enakomernimi na svetu, to delo večinoma opravljajo ženske. Za to delo žal ne dobijo nobenega priznanja, nobene olajšave, pogosto pa tudi nobene hvaležnosti, kaj šele upoštevanje tega pri njihovem poklicnem delu. Vse to se odraža v dejstvu, da ženske opravijo več domačega dela in hišnih opravil od moških, da predvsem ženske koristijo bolniški dopust za nego bolnih otrok, da so ženske tiste, ki v večji meri žrtvujejo kariero in zaslužek za dobro svoje družine. Slovenski in mnogi drugi pokojninski sistemi so namreč naravnani tako, da v jeseni življenja prejemamo pokojnino glede na višino plačil, ki smo jih kot zaposleni vplačali v skupno malho. Dejstva, da mnogi iz takih in drugačnih razlogov niso bili ves čas zaposleni, tako oblikovani sistemi seveda ne priznavajo. Nezaposlenost tak sistem razume kot nekoristnost, in ker ni vplačil, tudi pravice niso priznane. To je kruto pojasnilo posledic oblikovanja sistema, ki kot edino koristno delo vidi zaposlitev v okviru delovnega razmerja. Na tej točki torej, trčita načelo zavarovanja, da bodo torej naše pokojnine visoke toliko, kolikor bomo zanje prispevali, in pa na drugi strani načelo pravičnosti, po katerem je vsakomur treba zagotoviti vsaj pokritje osnovnih potreb, ne glede na njegova vplačila. Gre torej za obrat v razmišljanju, ki ga Socialni demokrati pozdravljamo. Predlog namreč prinaša formalno priznanje, da ljudje opravljamo koristno in pomembno delo, tudi izven delovnih razmerij in odnosov. Še pomembneje je spoznanje, da je to delo nepošteno razdeljeno med spola tako, da ženske prevzamejo večji del neplačanega dela, v zameno pa se jim znižata tako plačilo za delo kot posledica, kot posledično tudi pokojnine. To je preprosto kravično, krivično in ni pošteno. Predlog priznava več pomembnih dejstev, na katera tudi Socialni demokrati v Sloveniji in tudi na tujem opozarjamo že zelo dolgo, da človeka ne moremo ceniti le po njegovem plačanem delu in da morajo predvsem ženske doma podpirati tri vogale, hkrati pa na trgu pa se na trgu dela od njih pričakuje enakovredno tekmovanje z moškimi. Zato je tista razprava, ki jo moramo podpreti, pravzaprav, razprava enakosti moških in žensk. Ne le v pravnem položaju in enaki obravnavi, temveč tudi pri delitvi dela, predvsem domačega. Vendar se ta razprava ne more končati le pri rokohitrskem predlogu, da zelo ozki ozko izbrani skupini žensk z nizkimi dohodki zaradi njihovih nizkih pokojnin priznamo poseben dodatek. Ne gre za to, da predlog ni smiseln, in vsekakor je prav, da se krivice začnejo popravljati pri tistih, katerih položaj je najtežji. Gre predvsem za to, da bi s takim rokohitrstvom hitro razsuli že tako razmajan pokojninski sistem, ki ga moramo predvsem utrditi, da bo lahko ljudem zagotavljal to, kar od njega pričakujemo. To pa je dostojne pokojnine za vse. Spoštovane, spoštovani! Dobrih osem milijonov evrov, ki jih ki bi jih mesečno potrebovali, da bi pomagali samo prejemnicam najnižjih pokojnin iz predloga, bi letno pomenilo sto milijonov evrov, pa bi s tem delno pomagali le najšibkejšim, ob tem pa ne bi vedeli niti, ali razlogi za za nižjo pokojnino pri posamezni prejemnici res izvirajo iz skrbi za družino. Zato v poslanski skupini Socialnih demokratov ne bomo podprli predloga sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, pa ne zato, ker bi nasprotovali izboljšanju položaja prejemnic najnižjih pokojnin in tudi ne zato, ker ne bi bili prepričani, da mora država z aktivnimi ukrepi ublažiti posledice neenakomerne delitve dela, pri katerih krajši konec praviloma potegnejo ženske. Predlogu bomo nasprotovali predvsem zato, ker ne naslavlja vzrokov in ker težave ne odpravlja celovito. Prav pozdravljamo pa seveda začetek razprave, za katero upamo, da bo tako vlado kot predlagatelja kot tudi druge poklicane spodbudilo, da pripravijo celovite rešitve, s katerimi bomo končno začeli blažiti krivične posledice nepravične delitve dela med moškimi in ženskami. Hvala.